Pani Przewodnicząca! Internet przedmiotów jest częścią agendy cyfrowej.

Mówiąc o internecie przedmiotów musimy pamiętać o tym, aby nie pogłębiły się te różnice, które już w tej chwili istnieją, jeśli chodzi o dostęp do internetu.